Herr Präsident! Die Abkommen, über die wir heute diskutieren, gehören meiner Meinung nach zu dem großen Prozess, in dem wir auf dem Kontinent gemeinsam als Bürger und Politiker der EU mit Bürgern und Politikern in unseren assoziierten Partnern Demokratie und damit eben auch dauerhaft Frieden erreichen wollen. Es ist meiner Meinung nach alles Teil dieses Wiedervereinigungsprozesses auf dem Kontinent, der zuletzt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion möglich geworden ist, und das ist schwierig. Nicht nur die Hinterlassenschaften des sowjetischen Systems, sondern auch 20 Jahre Oligarchisierung fordern einen Preis. Wenn ich heute über Moldawien urteilen soll, dann mache ich mir da wesentlich mehr Sorgen als um das zweite Land, das zur Diskussion steht, Georgien. Moldawien der Ein Milliarden Betrug unaufgeklärt, russische Geldwäsche in ganz großem Stil, Nichtanerkennung von Wahlen, ein Wahlrecht, das auf die Regierenden zugeschnitten ist also, es gibt wirklich Grund, mit unseren Kollegen im moldawischen Parlament, aber auch weiter mit der Zivilgesellschaft um eine bessere Entwicklung zu ringen. In Georgien ist die Lage heute viel besser. Eine systematische Umsetzung des Assoziierungsabkommens verspricht eben wirklich Erfolge. Wenn jetzt noch der Security Service und die Justiz genauso systematisch reformiert würden und Minderheitenrechte größer geschrieben würden, wäre das alles super. Beide Länder sind einem unglaublichen Druck aus der Türkei ausgesetzt.